Señor Presidente, llevamos muchos años luchando para que Europa sea una verdadera unión de países que trabajan conjuntamente por el bien común y no solo por intereses nacionales, por lo que no podemos permitirnos desandar lo que tanto nos ha costado conseguir.

El espacio Schengen refuerza la libertad de movimientos de los ciudadanos y ayuda a avanzar en la dimensión comunitaria, incrementando la cooperación entre los Estados miembros. El derecho a la libre circulación es uno de los derechos europeos más valorados por los ciudadanos y está claro que la movilidad, dentro y fuera de las fronteras nacionales, es necesaria, tanto económicamente como para la creación de empleo. Pero necesitamos garantizar a aquellas personas que se desplazan una serie de requisitos básicos. Se está trabajando para mejorar las condiciones laborales y de seguridad de los trabajadores desplazados y hemos aprobado un informe sobre pensiones en el que destacamos la necesidad de garantizar la adquisición y la conservación de los derechos de jubilación de los trabajadores móviles dentro del mercado de la Unión Europea.

Espero que la Directiva permita reducir las diferencias entre los mercados de trabajo y los sistemas de seguridad social y también permita evitar fraudes que existen, como existe lo que llamamos en España el turismo sanitario.